Monsieur le Président, un siège digne du Moyen Âge. Des milliers d'enfants malades, blessés, mourant littéralement de faim sur les décombres fumants d'une zone sans arrêt pilonnée. Un enfer sur terre qui nous couvre de honte. La Ghouta orientale, le verger de Damas, est devenue son cimetière. Cimetière de civils innocents, mais aussi de la capacité de la communauté internationale, et notamment de l'Europe, de mettre un terme à la boucherie qui ensanglante la Syrie, un pays qui n'en finit pas d'enterrer ses enfants, de Kobané à Alep, de Raqqa hier à la Ghouta aujourd'hui. La communauté internationale mérite ici bien peu son nom de communauté. Elle ne fait que constater son incapacité à faire fléchir les parrains étrangers, ceux qui soufflent sur les braises du conflit et méprisent les règles de droit et les lignes des frontières.

Dans ce conflit sanglant, chers collègues, l'Union européenne semble impuissante, tragiquement impuissante.

L'Union européenne doit faire plus, beaucoup plus. Elle doit faire plus vis à vis de la Russie qui, rendez vous compte, qualifie de psychose de masse les témoignages des assiégés. Poutine, le grand marionnettiste, se retrouve débordé par sa créature, Assad. C'est dans son intérêt de trouver une issue politique à ce cimetière aux allées sans cesse élargies.

Si ce pays veut s'engager dans une relation constructive avec l'Union européenne, nous nous attendons à ce qu'il joue de son influence, qui est très grande, sur le régime d'Assad pour qu'il fasse cesser le massacre. C'est dans l'intérêt de tous, y compris des Iraniens, dans une logique d'ouverture. L'Union européenne doit aussi faire plus vis à vis d'Erdoğan qui a lâché son armée, équipée largement par nous mêmes, contre les Kurdes de Syrie à Afrin. Enfin, l'Europe doit continuer à marteler haut et fort, mais aussi en coulisses, que rajouter de la guerre à la guerre ne résoudra rien et que seule une solution politique pourra mettre fin au drame syrien. L'Europe se doit enfin d'accueillir dignement les milliers de personnes qui fuient ces terribles violences et frappent à nos portes.